Hvala, podpredsednik. Poslanke in poslanci. In smo pri zadnjem izmed štirih odlokov naših javnih univerz oziroma javnih visokošolskih zavodov. Tudi pri Odloku o spremembi Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani gre najprej za spremembo v zvezi s klasifikacijo, se pravi za pretvorbo študijskih področij iz klasifikacije Klasius-P v Klasius-PA šestnajst. Nova uredba v zvezi, metodologijo in klasifikacijskim sistemom na tem področju, je, kot vemo, veljati s prvim prvim dva tisoč osemnajst. Prav tako, tako kot pri ostalih odlokih, ki jih danes spreminjamo, tudi prinaša nos odlok spremembe glede trajanja mandata člane upravnega odbora zaradi, kot vemo, sistemske uveljavitve in poenotenja v zvezi z devetindvajsetim členom Zakona o zavodih glede trajanja mandatov, se pravi, da nekdo, ki postane član med mandatom, ostane član upravnega odbora do konca štiriletnega mandata od ustanovne seje. Nadalje pa ta odlok tudi prinaša pravilen zapis članice Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, hkrati se upošteva sprememba naslova Fakultete za kemijsko s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakultete za računalništvo in informatiko in pa prinaša sprememba tudi zapis angleških imen članic in univerz. Zdaj pa k tisti točki, verjamem, o kateri bo največ polemike pri predstavitvi in o kateri smo se največ pogovarjali tudi na odboru. Hkrati pa odlok prinaša, dodaja študijsko področje posameznim članicam, katerim je Vlada Republika Slovenije v skladu z odlokom že podala soglasje in dodaja še določena druga študijska področja pri posameznih V odboru, kot veste, je bilo največ debate in govora o tem, da je vlada s tem odlokom oziroma zbor s tem odlokom dodaja možnost širitve študijskih področij eni izmed članic Univerze v Ljubljani, ponavljam, eni izmed članic Univerze v Ljubljani, in sicer Teološke fakultete, čigar ustanoviteljica je prav tako kot vseh ostalih država Republika Slovenije, in sicer se je problematiziralo izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev na teološki fakulteti. Naj pri tem jasno povem, naj pri tem jasno povem, da soglasja soglasja k razširitvi tega študijskega področja teološki fakulteti ni dala ta vlada, ni dalo to ministrstvo, ampak da je to soglasje popolnoma zakonito, ne bo kakšne pomote, skladu s, šestim, petim odstavkom šestega člena odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani, podelila vlada devetindvajsetega marca dva tisoč dvanajst, da je vlada devetindvajsetega marca dva tisoč dvanajst na svoji osmi redni seji, je podala to soglasje z razširitvijo študijskih področij eni izmed članic Univerze v Ljubljani. Pri tem velja omeniti, da so v skladu z oseminpetdesetim členom Ustave Republike Slovenije univerze avtonomne in tako so tudi ob soglasju vlade na teološki fakulteti dodali to študijsko področje, kar pa ne pomeni, kar pa ne pomeni, da bi ministrstvo ali vlada kakorkoli odstopala od svetovnonazorske laične javne šole ali sekularne ureditve v našem javnem šolstvu. Naše stališče glede tega je jasno, zagovarjamo laično javno šolo in sekularno ureditev družbe. Kar pa ne pomeni na drugi strani, da študijsko področje, ki je zakonito, v skladu z vsemi akti in soglasjem vlade, katerakoli že pač je bila, ampak je bila vlada v skladu z zakonom in odlokom, ki ga sprejema ta državni zbor, podala soglasje k temu študijskemu področju, in da to študijsko področje te v veljavnem statutu Univerze v Ljubljani, in da z kakršnim koli drugim ravnanjem državnega zbora in tudi vlade glede na avtonomijo univerze ne moremo spreminjati obstoječega stanja, kakršno je že od osme redne seje Vlade Republike Slovenije devetindvajsetega marca dva tisoč dvanajst. Se pa strinjam z enim izmed mojih predhodnikov za to govornico, da je ta ureditev, ko se recimo študijska področja, na katera vlada da soglasje oziroma katere, jih fakultete oziroma univerze začnejo uveljavljati v skladu s svojo ustavno, se to post festum ureja v državnem zboru, da je to neugodna, neugodna situacija, v kateri ste pahnjene poslanke in poslanci. Bi pa opozoril, da in odlok in zakon, ki to določata, da je takšen vrstni red dogodkov, je bil sprejet tem državnem zboru, smo pa seveda se na ministrstvu več kot pripravljeni o tem pri noveli zakona o visokem šolstvu pogovoriti, da pridemo do malo bolj smiselne, če želite, ali pa drugačne ureditve podeljevanja soglasij in uzakonitve različnih sprememb naših javnih univerz v skladu z zakonom in odlokom, rečeno, odlok prenaša spremembe, ki so bile predstavljene, predvsem glede klasifikacije naložb, trajne upravnega odbora, poenovitev naslovov, imena in pa obstoječega stanja na področju študijskih področij, ki so že v statutu Univerze v Ljubljani. Hvala za besedo.